V záujme promptnejšieho riešenia situácie mala Únia snahu posilniť svoj Európsky fond pre utečencov a prijať udržateľný európsky program pre utečencov. Následne v júni Rada navrhla neformálne riešenie pozostávajúce z uplatnenia čiastočného spolurozhodovacieho postupu. Parlament vzápätí odpovedal protinávrhom, ktorý predpokladá úplný spolurozhodovací postup, dodnes nám však Rada neposkytla žiadne vyjadrenie či odpoveď. Pre takéto neuvážené konanie sme prišli o množstvo času a ak sa do konca roka 2011 nepodarí nájsť vhodné spoločné riešenie, nepochybne nebudú správne využité možnosti, ktoré sú k dispozícii zo strany Európskeho fondu pre utečencov. Členské štáty prídu o finančné prostriedky prideľované fondom a utečenci budú čakať v táboroch. Navyše sa môže stať, že sa, bohužiaľ, v niektorých prípadoch stanú obeťami sietí obchodovania s ľuďmi, či dokonca príde k stratám na ľudských životoch. A to si myslím, pani komisárka, že tak pre Európsky parlament, ako aj pre Komisiu a pre Radu by malo byť neakceptovateľné. Preto chcem požiadať, aby sme čo najrýchlejšie našli spoločné riešenie, aby sme túto situáciu mohli spoločne vyriešiť.